fer fram utandagskrárumræða um fjárhag sveitarfélaga og samskipti ríkisins við þau málshefjandi er háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon hæstvirtur forsætisráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund